Az Európai Unió kohéziós politikája tulajdonképpen a bővítési politika nélkülözhetetlen velejárója, hiszen azzal, hogy az EU gazdaságilag elmaradottabb államokat fogadott a soraiba, egyben azok felzárkóztatására is garanciát vállalt. A regionális fejlesztési eszközök a közös európai szolidaritás megnyilvánulási formái, meggyőződésem, hogy ezek továbbra is hozzá fognak járulni a tagállamok közötti fejlettségbeli különbségek csökkenéséhez.

A megvalósult projektek között pedig jócskán találaható olyan is, amely talán nem járult hozzá kellő mértékben a fejlesztési politika céljaihoz. Ez a gyakorlat nem csak az adott tagállam problémája, hiszen a tagállami hatóságok alkalmatlansága az egész EU t és a kohéziós politikát is lejáratja. Remélem, hogy az új programozási időszakban ezekre a gondokra is megoldást találunk, akár a nemzeti hatóságok munkájának fokozottabb ellenőrzése révén.